Azerbejdżan jest dla Europy, dla Unii Europejskiej, krajem ważnym nie tylko choć także i to bardzo mocno ze względu na politykę energetyczną, o czym mówił mój szacowny przedmówca, ale również jest to kraj ważny z punktu widzenia geostrategicznego.

Oczywiście w tym regionie są również wpływy amerykańskie, również wpływy irańskie, tureckie, ale Europa nie może tu być bezczynna. Im bliższa współpraca polityczna podkreślam polityczna i gospodarcza tego regionu, w tym Azerbejdżanu, z Unią Europejska, tym lepiej. Azerbejdżan dokonał postępu, gdy chodzi o prawa człowieka, choć podkreślam nie narzucajmy tak stuprocentowo standardów europejskich do tego regionu czy innych regionów świata, bo okaże się, że to tak naprawdę jest podnoszenie poprzeczki zbyt wysoko.